Paní předsedající, díky nastaveným cenovým stropům budou mít Evropané toto léto opět nižší účty za telefon a od roku 2014 si bude moci zákazník konečně vybrat, kdo mu bude poskytovat mobilní služby v roamingu, a po roce 2016 snad už žádný rozdíl mezi vnitrostátním a mezinárodním voláním ani nebude. Nyní budou mít virtuální operátoři právo na přístup do sítí jiných operátorů za regulované velkoobchodní ceny. Přes všechny pohádky o tržním prostředí totiž operátoři v mé zemi doposud neměli zájem virtuálním operátorům své sítě poskytnout a díky dominanci na trhu jim je také neposkytli. Jen těžko můžeme mluvit o jednotném trhu telekomunikací, když máme uvnitř Evropské unie různé tarify a naprosto nesmyslné, neomluvitelně vysoké ceny nikoliv kvůli tržní konkurenci, nikoliv kvůli technickým důvodům, ale kvůli zvrácené cenové politice nadnárodních kartelů, která je založena jen na existenci administrativních hranic a na ničem jiném. Nyní se pomalu, ale přece dostává zákazník i trh z područí kartelových dohod a umělých bariér. Stojí za povšimnutí, že v tomto případě se skutečný trh, trh ve prospěch zákazníka a konkurenční prostředí ve prospěch zákazníka musí vytvořit regulací. Blíží se tedy doba, kdy budou Evropané moci v rámci Evropské unie bez obav telefonovat svým blízkým z cest, používat mapy a navigace na svých tabletech anebo na dovolených používat email. Jsem za tento signál, že naše politika umí alespoň občas hájit zájmy lidí před zájmy korporací opravdu vděčný, a chtěl bych z tohoto místa poděkovat zpravodajce Nieblerové a zejména stínovému zpravodaji Goebbelsovi za skvělou, opravdu skvělou práci.